Genau das ist auch der Sinn des Subsidiaritätsprinzips, und genau deshalb gibt es auch das Begründungserfordernis des Subsidiaritätsprinzips.

Doch ist es jetzt so, und diesen Punkt möchte ich hier ansprechen, dass genau dieses Begründungserfordernis ständig missachtet wird.

Es wird also nicht ausreichend argumentiert, wieso es besser ist, diese Regelung auf EU Ebene durchzuführen.